Najlepša hvala za besedo. Spoštovana ministrica, jaz se nisem mislila nekako nanesti na naslednjo točko, imenovanje nove ministrice, ampak nekako moram, ker je že bilo ravnokar izpostavljeno. Sama sem bila na tem hearingu in žal, jaz pa nisem slišala nobenih konkretnih vsebinskih odgovorov, samo potrjevanje ministrov pa nekako nikoli ni bilo v domeni opozicije, jaz mislim, da imate dovolj koalicijskih strank, da si lahko glasove zagotovite znotraj njih. Kar se pa tiče same debate, da je bilo veliko govora o tem, da, kako je prevzela državljanstvo, da je Slovenka, seveda s tem ni nič narobe, čeprav bom ponovno poudarila, ključna je njena strokovnost na področju črpanja evropskih sredstev, tega za nas, ni pokazala, je pa seveda tudi popolnoma normalno, da so bila vprašanja okoli njenega državljanstva, kajti ne nazadnje državljanstvo je bilo ji podeljeno izredno hitro in nenavadno z vsemi ostalimi postopki. Imamo številne Slovence, ki tudi zaprosijo pri nas za državljanstvo, pa čakajo bistveno dlje časa. vi ste naredili na vladi izredno naturalizacijo iz nacionalnih, na osnovi nacionalnega interesa, ko pa pogledamo uredbo o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa, pa vidimo, da enostavno piše: "Izredna naturalizacija mora pomeniti izjemen prispevek k družbenemu, gospodarskemu, znanstvenemu, kulturnemu ali drugačnemu razvoju Republike Slovenije ali povečanju mednarodnega ugleda oziroma prepoznavnosti Republike Slovenije ter se praviloma ne uporablja kot instrument reševanja pomanjkanja ustreznih strokovnjakov na posameznih področjih." Več kot očitno, glede na to, da niste našli ministra, ki bi živel na območju Republike Slovenije, ste izkoristili prav to in seveda, ti hitri postopki, normalno, da so povzročili tudi to, da so bila na samem hearingu postavljena takšna vprašanja. Zdaj, SD je v svojem stališču rekel, da nekako, se jim bolj ta tema pritiče, da se o njej govori na matičnem odboru za evropske zadeve in ne tukaj na plenarnem zasedanju, jaz pa mislim, da je to tema, ki se pa tiče čisto vseh poslancev, vseh devetdeset poslancev, in je prav, da o njej razpravljamo tukaj, na plenarnem zasedanju. Je pa tudi mene nekako zaskrbelo, ko sem pa videla, da enostavno največja koalicijska stranka ni imela stališča in se niti ni prijavila k razpravi, in, če je že bilo govora o pogajanjih za novo finančno perspektivo, kjer bi naj bili predstavniki kabineta tisti, ki naj bi te stvari, vodili in nekako v tej ekipi niti ni ministra iz, SVRK-a, mene bi pa to resnično skrbelo. Jaz se resnično sprašujem, kakšno pomembnost temu resorju in črpanju evropskih sredstev daje sploh predsednik vlade, gospod Marjan Šarec, glede na to, da njegova stranka na tako na tako pomembno temo, nima ne stališča in ne razpravlja in seveda se tukaj tudi potem postavlja vprašanje, bilo je že rečeno, to področje zahteva medresorsko sodelovanje čisto vseh ministrstev, zato ker se enostavno, SVRK je že na koncu verige, v samem začetku in nekako vmes, kot koordinator, ključna so pa ostala ministrstva, vemo, kje so največje težave - največje težave so na okolju, tudi, ne vem, deloma na infrastrukturi, na, financah in podobno, ampak, v kolikor tudi ni dobre koordinacije, ni dobrega sodelovanja, potem tudi črpanje ne more biti dobro, in če predsednik vlade daje takšna, takšen naziv, ne same razprave, ki se tičejo tako pomembnega resorja, potem mislim, da je to, pa vse, marsikaj pove, in čisto jasno, zakaj imamo rezultate črpanja takšne, kot jih imamo. Zdaj, seveda nas skrbi, da je na tem mestu že tri mesece - jutri bo tri mesece, kar nimamo, ministra - ministrica gospa Bratušek - ki je žal ni več z nami - opravlja tekoče posle okoli dva in pol mesece, in mene so zaskrbele njene uvodne besede, ko je rekla, da da je pač za finančni okvir, da so to zadolženi ljudje iz, kabineta predsednika vlade, ravno s tega vidika, ker bi pa vseeno kot podpredsednica vlade morala zagotoviti, da bi bil v tej ekipi tudi minister, ki je zadolžen za področje kohezije, in zaskrbelo me je tudi, ko je rekla, da ni seznanjena, kaj se je dogajalo na zadnjem svetu. Ja, meni bi se pa zdelo vredno, da če sama tam ni bila prisotna, da bi se pa vsaj o tem pozanimala in malo povprašala. To se mi zdi pa resnično neodgovorno. In pa, nenazadnje je tudi sama rekla, da se danes tukaj ne bo govorilo o prihodnji finančni perspektivi, to, kar je dejansko danes tema, ki jo imamo na dnevnem redu, mislim, to se mi tudi zdi resnično, nesprejemljivo, ta njen odnos do tega, ampak, upam, da se v bližnji prihodnosti tudi na tem področju kaj spremenilo. Ključno, kar se mi resnično zdi problematično, je to, da mi dejansko razvojne razlike med posameznimi območji v Sloveniji povečujemo in ne zmanjšujemo, in že je bilo danes tukaj postavljeno vprašanje, nismo prejeli odgovora, že v preteklosti, pred samim začetkom, preden so se začeli pripravljati dokumenti za obstoječo finančno perspektivo dva tisoč štirinajst-dva tisoč dvajset, je že bila izpostavljena pobuda in nenazadnje tudi izglasovana v državnem zboru, da se pripravita dva ločena operativna programa. Do tega žal ni prišlo v obstoječi finančni perspektivi. Mene veseli, da tudi Desus to podpira, ker se nekako zavedajo, da dejansko obstajajo razlike, razlike v razvitosti posameznih območij po Sloveniji, in zdaj ponovno izpostavljamo to tematiko, ker se nam zdi resnično pomembna, ker so razlike in potrebe vzhoda in zahoda bistveno drugačne, ampak s strani, ministrice, ki opravlja tekoče posle, še na to nismo dobili odgovora, zato bi resnično, prosila, da dobimo neki odziv, ali podpirate pripravo dveh ločenih operativnih programov ali ne, in pa tudi, nenazadnje, bilo je rečeno, da imamo, ne vem, odziv s terena je, da bi da imamo pripravljenih za trideset milijard projektov. Jaz verjamem, saj zmeraj, ko se da neki poziv, potem vsak poskuša v to spraviti maksimalno, je pa seveda prav, da vi poskušate iz terena pridobiti informacije, kateri so tisti projekti, katerim mora Slovenija zasledovati, in nekako v k tistim ciljem potem tudi stremeti. Je pa to pomembno tudi pri samih pogajanjih in zato me ponovno skrbi, zakaj nihče iz vašega resorja ni v tej pogajalski skupini. Res je, da gre v prvi vrsti seveda za finančna sredstva, ampak okvirno pa verjetno že moramo vedeti, koliko jih potrebujemo in ne nazadnje tudi, kam jih bomo speljali. Ker potrebe so absolutno bistveno večje, kot pa bo teh sredstev, na razpolago. Zdaj, mene veseli, no, da na neki način sledite tistemu akcijskemu načrtu, ki se je pripravil v začetku tega leta, da se ta akcijski načrt sproti posodablja. še vedno pa vseeno ocenjujem, da se premalo naučimo iz izkušenj, ki jih že imamo. Pa zdaj nismo neki začetniki pri črpanju sredstev. In bojim se, da ponavljamo napake, ki smo jih že pred pripravo na trenutno finančno perspektivo. Vemo, kje so ključni problemi, vemo, da so problem skoraj pri vseh projektih, ki se izjemno počasi izvajajo, in dejansko se sprašujemo, če bodo sploh ti projekti nekateri izvedeni. Problemi so v dolgotrajnih postopkih, pri pridobivanju dovoljenj, okoljevarstvenih soglasjih, gradbenih dovoljenjih in tako in tako naprej. Vemo, da so težave z informacijskim sistemom. Ampak če mi želimo zagotoviti, da bo vsaj v naslednji finančni perspektivi črpanje potekalo bistveno hitrejše in nemoteno, potem moramo narediti nekaj tudi na teh področjih. In zato se mi zdi pomembno - ste na vladi, imate vso možnost, spremenite zakonodajo v tej smeri, da bodo pa postopki potekali bistveno hitreje. In jaz verjamem, da se to da, in danes še imamo čas, da se te stvari premaknejo. To so tiste ključne stvari. Isto je informacijski sistem. Težave se rešujejo sproti, vsake toliko se pojavljajo. Ampak mi vemo - ko bo prišla nova finančna perspektiva, bomo ponovno mogli prilagoditi informacijski sistem novi finančni perspektivi. In dajmo se nekaj naučiti mi. Še s tem obstoječim imamo težave, kako bomo potem podprli ustrezno, pa v novi finančni perspektivi? Ne vem, imamo izkušnje, dajmo stvari premakniti v pravi smeri. In če danes o tem govorimo, jaz mislim, da je to čisto primeren čas. Dva tisoč enaindvajset bo pa za to že bistveno prepozno. In pa tudi ne nazadnje ta odziv, da SVRK-a, da je nesmiselno začeti pripravljati dokumente, dokler nimamo, ne vemo, kakšna bo ta naša finančna ovojnica, koliko sredstev bo Jaz se s tem ne morem strinjati. Dokumente je potrebno pripravljati danes. In ne nazadnje, saj tudi vlada vam je naložila že v mesecu juliju letošnjega leta, da začnite s pripravo pomembnih dokumentov. Ker brez teh dokumentov bomo spet, imeli zamudo pri samem črpanju. In pa da ne govorim o tem, da si res ne želim, no, da pa dobimo akreditacijo informacijskega sistema po treh letih, nove finančne perspektive. O tem moramo razmišljati danes, o naložbenih prioritetah moramo razmišljati danes in jaz mislim, da je to, ta razprava danes popolnoma na mestu. Bi pa si resnično želela bolj konkretne odgovore, predvsem glede, ločenih operativnih programov. In tudi to - mi imamo obmejna problemska območja. Vlada je ustanovila delovno skupino na to temo, jaz ne vem, če je kdo iz vašega resorja del te skupine, ampak na neki način je bilo s strani državnega sekretarja rečeno, da si želijo, da bi lahko tudi del kohezijskih sredstev namenili za ta območja. To pomeni štiriinosemdeset občin, ki so nekako na obrobju Slovenije. Zdaj, v kolikor vi niste vključeni v to delovno skupino, si tudi ne znam predstavljati, kako pa boste lahko pomagali, da bo vsaj v novi finančni perspektivi za to zagotovljenih nekaj več sredstev. So pa to resnično območja, ki so pa daleč najbolj pod povprečjem razvitosti, Slovenije in jaz mislim, da si zaslužijo tudi, prvotno obravnavo. Mogoče toliko za enkrat. Hvala.